Aceste două componente ale uniunii energetice, energiile regenerabile, alături de eficiența energetică, reprezintă elemente esențiale pentru reducerea dependenței energetice a Uniunii Europene și pentru îmbunătățirea securității energetice. Stabilirea mixului energetic trebuie să rămână o competență națională, astfel încât fiecare stat membru să aleagă dezvoltarea propriei forme de energie regenerabilă. În viitoarele rapoarte intermediare privind energia din surse regenerabile sper să regăsim și o evaluare a impactului acestora asupra costurilor și a prețurilor, în special a prețurilor pentru consumatorii casnici. Transparența în ceea ce privește date complete și detaliate cu privire la defalcarea costurilor și a subvențiilor pentru diversele tehnologii în sectorul energiei ar oferi o imagine mai detaliată a pieței energiei. Consider că reducerea facturii la energie pentru consumatori ar trebui să fie, de asemenea, una din țintele obligatorii, iar transparența ar fi un pas în această direcție. Așteptăm, domnule comisar, și primele măsuri pentru alimentarea cu energie electrică a primelor automobile electrice în Uniunea Europeană.